Najprv kritika smerovala k štátom ako bolo Maďarsko, Slovensko, neskôr k Rumunsku a Bulharsku, a dnes, po desiatich rokoch, keď sa situácia zmenila v tom, že tí takzvaní neprispôsobiví Rómovia začínajú využívať voľný pohyb osôb, prichádza k novému poňatiu tejto situácie aj v takých krajinách ako je Taliansko, Francúzsko či Veľká Británia. Smeruje to k tomu, že vo Francúzsku sa búrajú chatrče a deportujú sa Rómovia z Rumunska a z Bulharska, a my sa tu vždy zídeme dvakrát do roka, ešte prípadne usporiadame nejakú konferenciu a tam diskutujeme o tom, čo robiť s tým, aby sa situácia Rómov zlepšila.

Je viac ako evidentné, že sme sa nikam za týchto desať rokov neposunuli. Peniaze zo štrukturálnych fondov sú vykrádané alebo veľká časť z nich je vykrádaná. A práve na to vykrádanie týchto peňazí sú využívaní tí najchudobnejší Rómovia v osadách. Sú vymýšľané projekty, na ktoré tie peniaze nikdy nejdú.

Títo Rómovia potom aj na základe úžery a takéhoto konania páchajú trestnú činnosť a nielen oni, ale aj ich deti. Ak chceme naozaj riešiť problém Rómov v Európe, tak si tu začnime hovoriť pravdu a prestaňme sa tváriť, že to vyrieši konferencia v Bruseli alebo v nejakom päťhviezdičkovom hoteli. Poďme do tých osád, kde boli realizované úspešné projekty, ale nediskutujme o tom stále len v inštitúciách Únie.